Yo no voy a repetir los ataques a la población civil en el noroeste de Siria, las muertes, las atrocidades.

Por supuesto, lo condenamos e insistimos en la necesidad de garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, pero es verdad que parece que nos encontramos ante una situación en la que no podemos intervenir de una manera más práctica y efectiva. En el caso de Libia, la Unión Europea ha sido exitosa en declarar un embargo de armas, y el alto representante impulsó que fuéramos los europeos los que vigiláramos en el mar ese embargo. Es evidente que el régimen sirio dispone de armamento y de municiones. La pregunta a la que a lo mejor tendríamos que tratar de responder es si podemos promover un embargo de armas al régimen de Bashar al Asad.